Parce qu'en 2012, quand il y a eu le dumping chinois sur les panneaux photovoltaïques, ce Parlement s'est mobilisé, la Commission a fait son travail, mais les États se sont divisés. On se souvient de la Chine allant voir la Grèce, la menaçant sur les investissements sur le port du Pirée, allant voir la France, la menaçant sur les subventions dans le vin et, finalement, allant voir Mme Merkel et lui proposer de lui vendre ses machines outils pour faire des panneaux photovoltaïques plutôt que de défendre l'industrie européenne du photovoltaïque. Cela s'est renouvelé avec la sidérurgie. Au fond, on a un problème structurel en Europe, c'est qu'on s'est construit sur la défense des consommateurs, la défense du marché, mais du fait des souverainismes nationaux sur l'industrie, nous n'avons pas de politique industrielle, nous n'avons pas de vraie politique de protection des producteurs. Justement, sur ce point, pour la première fois, nous nous engageons dans cette démarche et je suis très fier que, au sein de ce Parlement, avec le Conseil, nous ayons enfin le dumping social et le dumping environnemental reconnus dans nos politiques de protection de nos industries, de nos salariés, de nos emplois et, évidemment, les protections des salariés et de l'environnement. C'est vrai qu'à travers cette règle, nous allons enfin pouvoir publiquement débattre du dumping chinois et des conditions de ce dumping. Publiquement, nous allons pouvoir avoir un débat sur le non respect des conventions de l'OIT ou le non respect des accords multilatéraux sur l'environnement. Cette réforme est bienvenue et il faudra que le Conseil poursuive son travail sur les outils de défense commerciale. Mais, là, c'est une bonne nouvelle.